cikkely b és c pontja és a top up alapján, a nemzeti kiegészítés alapján eddigi meglévő kedvezményeiket. Ez sajnos a Bizottság tervezetéből kimaradt, de a jelentéstevő, Capoulas Santos ezt a problémát megértette. Nem lehet hátrányosan kezelni az új tagállamokat, ezt a 12 tagállamot, aki a SAPS ról a SPS re tér át.